Hvala, pred podpredsednik. Predlagam, da se o poslanskem vprašanju oziroma omenjeni tematiki opravi razprava, ker tukaj gre očitno za to, da - pod ta dokument je podpisan Zavod za gozdove Slovenije, da imamo mi edini problem to, da niso pripravili ustrezne obrazložitve. Ampak obrazložitev za odstrel medveda je v istem dokumentu, kot, obrazložitev za odstrel volka in zanimivo je tudi, da urad, oziroma organ, ne, ki ga imamo nekako za najbolj rigoroznega, Zavod za varovanje narave, kaj so napisali? Odstrel volkov je mogoč, ker: "Prvič: Je sprejemljiv iz razloga selektivnega in omejenega odvzema živali iz narave pod strogo nadzorovanimi pogoji in v omejenem številu, ki zagotavlja ohranjanje družbene sprejemljivosti volka. Drugič: Druge možnosti obstajajo, vendar niso zadostne. In pa tretjič: Odstrel ne bo ogrozil ugodnega stanja populacije." In v tem dokumentu, po mojem mnenju, je bila obrazložitev prava. Zakaj odstrel? Trajnostni odstrel ni v nasprotju s prizadevanji za dolgoročno ohranitev populacij volka, če je strokovno načrtovan. Pri pripravi so bile upoštevane vse strategije, odstrel ne doseže količine, ki bi ogrozila populacijo. Predlaga se odvzem enega osebka na trop, to je približno enajst volkov. V času parjenja, poleganja in vzgoje mladičev odstrela ni. Popolna prekinitev, ko odstrel dva plus, se pravi dve leti in več volkov doseže petinštirideset procentov celotnega odstrela, se pravi, če pade pet volkov v tem starostnem razredu, se jih potem ne bo odvzelo enajst. Potrebno je za ohranjanje ugodnega stanja populacije za preprečevanje ilegalnega odstrela, predvsem pa tudi za preprečevanje konfliktov med volkom in lokalnim prebivalstvom. Kaj smo mi stalno delali? Imeli smo določeno količino medvedov za odstrel na podlagi ocen izpred dvajsetih let, ko so rekli, da je v Sloveniji med tristo petdeset in štiristo medvedov. Na podlagi tega se jih je streljalo tam sto do sto dvajset. Nove ugotovitve, ki so jih opravili neodvisni strokovnjaki, so pokazale, kaj, da kljub temu, da se je streljalo takšno količino medvedov ob predpostavki, da je bila populacija tristo petdeset do štiristo, smo danes prišli do uradnih podatkov, da imamo v Sloveniji med sedemsto petdeset do osemsto medvedov. Nekateri, ko govorijo, da je, rešitev, sterilizacija, odlov ali pa namestitev v ujetništvo nekje v Rusijo, kot so predlagali nekateri tukaj, to je pač, neučinkovito, neetično, nenadzorovano, predvsem pa tudi neselektivno. Odstrel skrbno načrtovan, legalen, na podlagi jasnih kriterijev, na podlagi teritorialne umeščenosti, na podlagi, tega, da se izvaja v določenem starostnem razredu določeno število, ob dejstvu, da imamo sedemdeset volkov, in dejstvu, da se jih predlaga enajst za odstrel, je edini garant, da bomo lahko z volkom sobivali, da ne bo konfliktov med, na eni strani, zvermi v Sloveniji in pa na drugi strani lokalnim prebivalstvom. Zato predlagam, da se opravi razprava.